hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis það er frá fyrstu minni hluta iðnaðarnefndar ég tel ekki hæstvirtur forseti ástæðu til þess að lesa hér upp allt nefndarálitið vísa til þingskjals númer eitt þúsund og tíu en frumvarp þetta fjallar um breytingar á ákvæðum um lög sem fjalla um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis það frumvarp sem hér er til umræðu fjallar um réttindi og skyldur leyfishafa leyfisveitingar og ýmis stjórnsýsluverkefni sem eru færð frá iðnaðarráðuneyti yfir til orkustofnunar en jafnframt er í þessu frumvarp gert ráð fyrir að styrkari stoðum verði skotið undir gjaldtökuheimildir hér er um að ræða verkefni sem fyrst fremst lýtur að leit að olíu og ég vísa enn til þingskjals þúsund og tíu en fyrsti minni hlutinn gerir hins vegar tillögu um tvær breytingar á frumvarpinu það er annars vegar í c lið fimmtu grein frumvarpsins þar sem er fjallað um leyfi til rannsókna og vinnslu kolvetnis án auglýsinga fyrsti minni hluti var þeirrar skoðunar eins og frumvarpið hljómar þá væru það heldur rúmar heimildir og leggur til þær breytingar á ákvæðinu þess efnis að birta skulu tilkynningu í lögbirtingablaði annars vegar en hins vegar í stjórnartíðindum evrópusambandsins þar sem fram komi afmörkun viðeigandi svæðis ásamt leiðbeiningum um hvar veittar séu frekari upplýsingar um leyfisveitingar á svæðinu hin breytingin sem fyrsti minni hluti leggur til eru breytingar á ákvæði þrettándu greinar frumvarpsins varðandi þagnarskyldu starfsmanna orkustofnunar fyrsti minni hluti telur að trúnaðarskylda á gögnum á rannsóknarleyfistíma þurfi ekki að vera eins fortakslaus og gert er ráð fyrir í frumvarpinu og að heimilt ætti að vera að semja við umsækjendur um heimildir til rýmri aðgangs að og notkunar á rannsóknargögnum eins og rakið er í þingskjali þúsund og ellefu ég vísa að öðru leyti til þingskjala þúsund og tíu og þúsund og ellefu varðandi þær breytingartillögur og nefndarálit sem fyrsti minni hluti leggur til undir það rita auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn sigríður a þórðardóttir kjartan ólafsson og birgir ármannsson